Samo da ne bom narobe razumel, razumljen - priznavam to pravico, to vlaganje. Vse v redu. Samo jaz sem govoril o teh sto dneh, ko je nekje obdobje, ko se pusti vladi, da pripravi stvari. Hvala lepa.